Mrzí mě ale, že se ve výsledném kompromisu nepodařilo zajistit rovnoprávné postavení všech subjektů a udržení rovných pravidel jak pro veřejnoprávní subjekty, tak pro soukromé. Zatímco platební lhůty u smluv mezi podniky by měly být v zásadě omezeny na 60 kalendářních dnů, a tyto lhůty je možné ve výjimečných případech prodloužit, v případě smluv s orgány veřejné moci, mezi které patří obce a města, by lhůty neměly překročit 30 kalendářních dnů. To je podle mého názoru špatně, protože všichni aktéři by měli mít stejné podmínky. Zdůvodnění, že orgány veřejné moci jsou ve výhodě, že mohou získat financování za atraktivnějších podmínek než podniky nebo že jsou méně závislé na budování stálých vztahů, platí možná pro státní orgány či evropské instituce, ale rozhodně neplatí pro většinu menších měst a venkovských obcí nejenom v České republice, ale po celé Evropě. Výsledný návrh je proto do značné míry diskriminující právě pro tato menší města.